En dotant de 5 milliards d'euros la recherche sur l'énergie issue des carburants non fossiles, Horizon 2020 répond à ce défi et je m'en félicite. Deuxième point ces innovations ne verront le jour que si l'Europe investit plus largement dans la RD, mais aussi et surtout que si elle apporte un soutien fort aux PME. En effet, sans soutien, il n'y aura pas de sortie de crise durable en Europe 11 du budget Horizon 2020, et des départements spécialisés dotés d'un budget propre sont proposés pour garantir les appels d'offre du programme.

se transforment en un effet de levier exceptionnel, que nous devons relayer le plus vite possible pour que les mesures de l'Europe, quand elles sont positives, lisibles et au service de la compétitivité, soient mises en œuvre le plus vite possible face à la crise.